Señor presidente, señor comisario, Canadá es un ejemplo y una referencia en el mundo en el tratamiento a los menores refugiados y, particularmente, a los menores acompañados. ¿Por qué no lo es la Unión Europea? Ayer mismo sostuvimos en la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior una audiencia muy intensa en la que pudimos escuchar testimonios desgarradores, pero también propuestas de respuesta a la problemática de los menores no acompañados en la Unión Europea. ¿Qué espera la Comisión para exigirles esas respuestas a los Estados miembros? Este asunto lo debatimos aquí en abril del año pasado, lo votamos y escuchamos de la Comisión el compromiso de traer aquí un plan específico de medidas ante el drama, la tragedia de los menores no acompañados. Todavía lo estamos esperando. Estamos reformando el sistema europeo de asilo ahí es donde tenemos que encuadrar la reforma de la Directiva de acogida y de los procedimientos de acogida y de los procedimientos de protección a los menores no acompañados para que, de una vez, la Unión Europea esté a la altura de lo que promete y dé una respuesta que sea una medida de su altura, de su estatura moral ante esa tragedia de diez mil niños desaparecidos en la Unión Europea —según Interpol— pero, sobre todo, de un 20 de menores no acompañados, del conjunto de los menores que demandan refugio, siendo como son el eslabón más vulnerable de la cadena del refugio, pero también de la explotación de personas.